Herr Präsident! Es gibt wenige Themen auf der Tagesordnung der Europäischen Union, die so wild und so emotional diskutiert werden wie diese Richtlinie. Denn auch wenn der Kreis der Betroffenen recht klein ist, ist es ja so, dass es um eine grundsätzliche Frage geht, nämlich Sind wir bereit, Chancengleichheit auch auf dieser Ebene in Unternehmen gesetzlich zu ermöglichen? Und ich finde, die Antwort muss eindeutig Ja sein. Wir brauchen diese Art von Gesetzgebung. Morgen haben wir im Europäischen Parlament die Möglichkeit, direkt für zwei wichtige Werte zu stimmen zum einen für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und für bessere Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Viviane Reding ist die Autorin dieses Gesetzes und zu Recht wird sie immer damit in Verbindung gebracht. Aber es ist ja doch sehr spannend, zu sehen, dass die fünf Kommissare übrigens alles Männer die die Wirtschaftsportfolios in der Kommission mitverantworten, sozusagen Mitautoren dieses Gesetzes sind. Also aus Sicht von Industrie, Finanzen, Sozialpolitik, Binnenmarkt und Wettbewerbspolitik ist dieses Gesetz gewünscht und notwendig. Und in der Tat, die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache, die Kollegen, die vorher das Wort ergriffen haben, haben darauf verwiesen. Europa kann mit mehr Frauen in Aufsichtsräten einen ökonomisch intelligenten Weg einschlagen. Und ehrlich gesagt, es hat mir viel zu lange gedauert.

Und andere Länder haben sozusagen auf die EU gewartet, bis es von hier aus eine Richtlinie gibt.

Und das sollten wir besonders hier im Europäischen Parlament zur Kenntnis nehmen und uns nicht darüber hinwegsetzen, sondern es im Gegenteil als Aufforderung verstehen, morgen mit einer klaren Mehrheit für diese Richtlinie zu stimmen.

Es muss sich jetzt auch im Rat zeigen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse von Deutschland her ändern. Ich freue mich auf die Abstimmung morgen und hoffe, dass wir im Parlament diese Chance ergreifen!